Aber geht es nicht in dieser Untersuchung viel mehr darum, dass das Recht, das wir entschieden haben, gebrochen wurde, und zwar in allen Staaten in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten? Und das hat übrigens auch die US Regierung offenbar schon anerkannt. Also fallen wir jetzt hinter die US Regierung zurück und reden gar nicht mehr darüber, dass ein Rechtsbruch stattgefunden hat? Und mal ganz davon abgesehen, Sie sagen auch, Edward Snowden sollten wir nicht in den Bericht bringen. Ja worüber würden wir denn heute reden, wenn Edward Snowden diese Dokumente nicht an die Öffentlichkeit gebracht hätte?